hæstvirtur forseti við íslendingar höfum lagt á það ríka áherslu að byggja hér upp öflugt fjarskiptanet við umheiminn og var ljósleiðari farice mjög mikilvægt framlag í þeim efnum það var líka merki um mikinn stórhug í upplýsingatæknimálum að ráðist var í gerð danice ljósleiðarans eða lagningu sem hefur margfalda burðargetu í samanburði við farice strenginn sem þó er öflugur en lagning danice strengsins er langt á veg komin öflug alþjóðleg fyrirtæki hafa beðið í röðum eftir því að fá að byggja gagnaver á íslandi ástæðan liggur í þeim miklu möguleikum sem fyrrgreindir ljósleiðarar gefa á slíkri starfsemi fjöldi menntaðra íslendinga á þessu sviði er mikill hitastig landsins gerir það líka að verkum að mjög gott er að vera með gagnaver hér vegna þess að þá er auðvelt að kæla þann búnað sem þarf til þess að reka slíkt gagnaver og þá er vatnsmagnið hér náttúrlega einstakt í heiminum en það þarf auðvitað líka mikið magn af vatni til að kæla þennan búnað það er það eru allar aðstæður hér á íslandi mjög ákjósanlegar fyrir þessi gagnaver ég vil taka það fram að ég lagði fram fyrirspurn fyrir hæstvirtur iðnaðarráðherra þar sem ég var að spyrja um þann fjölda starfa sem einstaka atvinnustarfsemi gæfi af sér þar kemur fram í svari hans með leyfi forseta

á suðvesturlandi sem nýtti allt að tuttugu og fimm megavatta rafafl í byrjun gæti þurft þrjátíu til sextíu fasta starfsmenn af þeim mundi helmingurinn eða allt að tveir þriðju starfsmanna þurfa að hafa háskóla og fagskólamenntun reiknað er með að jafnmörg störf skapist við alls kyns þjónustu utan veggja gagnaversins um sextíu til hundrað tuttugu störf mundu tengjast þessum rekstri beint og óbeint sextíu til hundrað tuttugu störf beint og óbeint einu gagnaveri upp á tuttugu og fimm megavött við sjáum af þessu að þarna eru gríðarleg tækifæri en það er nú ekki það eina

er þetta tiltölulega fljótlegt að taka ákvörðun um þetta og ráðast í byggingu gagnaversins þetta eru störfin sem yrðu eftir þegar búið væri að byggja gagnaverið hins vegar þarf hundrað fimmtíu til tvö hundruð manns til að byggja eitt svona gagnaver

það væri hægt að byrja á því mjög fljótlega og í ljósi þess að hér eru nokkur fyrirtæki sem vilja koma hingað að þá

hversu mikið og hátt hlutfall ég er ekki með spurninguna fyrir framan mig fyrirgefðu en þú ert með hana skrifaða það er hversu mikið er búið að selja inn á þessa strengi og og hversu hátt hlutfall er verið að nýta af þeim